Ce que l'on constate, c'est que l'on demande de plus en plus de choses aux agriculteurs.

Peut être est ce justement pour nous confirmer que la PAC aura un budget qui sera en rapport avec les objectifs qu'on lui fixe.